Señora Presidenta, Señorías, la lucha contra la pobreza y los otros Objetivos del Milenio deberían unirnos a todos.

Temas morales, como la propuesta del aborto como un método de control de la natalidad, o temas económicos, como la introducción de un impuesto sobre las transacciones de divisas. Creo que es un impuesto muy difícil de implementar, de controlar y de recaudar y, además, si no se adopta de una forma generalizada, sobre todo entre los principales bloques financieros, las operaciones se desplazarían a aquellos países donde no estuviera vigente.